Ein Kollege hat gerade gesagt Es war heute keine Sternstunde für die Kommission. Ich möchte es anders herum sagen Es war heute eine Sternstunde für das Parlament und eine Lehrstunde für die Kommission.

Ich stelle immer wieder fest, dass in der Kommission viele noch nicht wahrgenommen haben, dass es den Vertrag von Lissabon gibt. Das werden wir sie in Zukunft noch öfter lehren. Wir werden demnächst schon wieder die Möglichkeit dazu haben. Als Sprecher meiner Fraktion für den Agrarbereich habe ich mit allen Gruppen und Gruppierungen Gespräche geführt, und ich habe gemerkt, dass diese zwölf Richtlinien nicht in einen Topf passen.

Deshalb bedanke ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die heute mit großer Mehrheit diesen Entwurf abgelehnt haben.